jak widać płonne. I to powinien być pewien wniosek na przyszłość, bo rację mają ci, którzy mówią, że przez wiele lat dawaliśmy się zwodzić, mieliśmy nadzieję na reformy w Syrii związane z prezydentem Assadem, które były płonne. I trzeba mieć świadomość konsekwencji w przyszłości.

Najpierw trzeba się demokratyzować, a nie najpierw tylko i wyłącznie prowadzić stosunki gospodarcze.